herra forseti á þingskjali níu hundruð þrjátíu og fjögur liggur fyrir ársskýrsla íslandsdeildar þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál og mun ég í stuttu máli gefa þingheimi kynningu á helstu málum í brennidepli innan norðurskautssamstarfsins á liðnu ári ársskýrsla íslandsdeildar fyrir árið tvö þúsund og sex gerir störfum þingmannanefndar um norðurskautsmál ítarleg skil auk skipan íslandsdeildar ég mun því aðeins stikla á stóru en vísa að öðru leyti í skýrsluna sem mælt er fyrir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 nefndin er stjórnarnefnd þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál sem haldin er á tveggja ára fresti á ráðstefnuna kemur stór hópur þingmanna frá ríkjum við norðurskaut sem og sérfræðingar frá ríkisstjórnum háskólastofnunum og félagasamtökum sem láta sig málefni norðursins varða eitt meginviðfangsefni þingmannanefndarinnar er að fylgja eftir samþykktum ráðstefnunnar sem og að fylgjast grannt með störfum norðurskautsráðsins þingmannanefndin fundar að jafnaði þrisvar á ári og einn þingmaður frá hverju aðildarríki situr í nefndinni þjóðþing bandaríkjanna kanada rússlands og norðurlanda eiga fulltrúa í nefndinni og auk þess á evrópuþingið fastan fulltrúa almennt má segja að helstu verkefni í norðurskautssamstarfi lúti að sjálfbærri þróun og umhverfismálum undanfarin ár hefur sérstök áhersla verið lögð á varðveislu menningararfleifðar og lífshátta þeirra þjóðflokka sem byggja landsvæðin við norðurskaut sem og aukna efnahagslega og félagslega velferð og velmegun íbúa norðursins herra forseti á árinu tvö þúsund og sex var áfram mikil áhersla á umhverfismál og sérstaklega loftslagsbreytingar sem hafa verið mjög áberandi í norðurskautssamstarfinu undir lok formennskutíðar íslands árið tvö þúsund og fjögur var gefin út skýrsla um áhrif loftslagsbreytinga á norðurskautssvæðinu arctic climate impact assessment sem skammstafað er acia skýrslan er fyrsta svæðisbundna allsherjarrannsókn á loftslagsbreytingum sem birt hefur verið eftir að samningur sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar var gerður skýrslan vakti mikla athygli og hefur verið notuð sem eins konar grunnur að alþjóðlegri umræðu um loftslagsbreytingar á norðurslóðum í skýrslunni kemur fram að gríðarlega hraðar loftslagsbreytingar hafa átt sér stað á norðurskautssvæðinu síðustu áratugi og loftslag fer ört hlýnandi

og spáð er enn örari þróun í þessa átt á næstu áratugum norðurslóðir einkennast af sérlega viðkvæmum vistkerfum og ljóst þykir að þróunin við norðurskaut sé eins konar fyrirboði þess sem verður annars staðar í heiminum þótt hitastig sé að jafnaði að hækka á norðurslóðum sem og á jörðinni allri sýnir skýrslan hins vegar að loftslagsbreytingar hafa mismunandi og ójöfn áhrif á ólík svæði jarðar umræða um siglingaleiðir var einnig áberandi á árinu með minnkandi hafís á norðurskautssvæðinu og auknum þrýstingi alþjóðavæðingar um sífellt stærri flutningaskip má búast við að siglingaleiðir milli asíu annars vegar og evrópu og austurstrandar norður ameríku hins vegar opnist á næstu árum þar með styttast siglingaleiðirnar verulega eða um allt að helming auknar siglingar um norðurskautið munu hafa veruleg áhrif á ísland sem gæti legið vel við sem umskipunarhöfn fyrir þessa miklu flutninga þeim tækifærum sem í þessu felast fylgir einnig nokkur áhætta meðal annars vegna hættu á umhverfisslysum og verulega auknum verkefnum fyrir landhelgisgæsluna einnig hafa norðmenn hafið mikla olíu og gasvinnslu í barentshafi og þykir líklegt að rússar fylgi í kjölfarið á komandi árum stór hluti þessarar orku verður fluttur með skipum til norður ameríku um íslenska landhelgi norðurskautsráðið er að vinna að mati á siglingum á svæðinu í ljósi hlýnunar jarðar sem taka mun mið af þessum þáttum og verður kynnt síðar en ég held að ég sé að fara rétt með þegar ég lýsi því hér yfir að í þessum málaflokki varðandi siglingaleiðirnar um norðurhöf hefur íslandsdeild þessarar ráðstefnu haft algjöra forustu og sett málið þar á dagskrá herra forseti alþjóðaár heimskautasvæðanna international polar year var undirbúið á árinu en það hefst í þriðja sinn í mars tvö þúsund og sjö vísindamenn frá yfir sextíu löndum munu taka þátt í rannsóknum alþjóðaársins því er ætlað að leiða til stórátaks í rannsóknum og athugunum á heimskautasvæðum jarðar rannsóknir á loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra á umhverfi lífríki og samfélag verða í brennidepli á rannsóknarárinu en lögð er sérstök áhersla á þverfaglegar rannsóknir þingmenn lögðu áherslu á að litið yrði til félagsvísinda í rannsóknum á alþjóðaárinu við það mundi skýrsla norðurskautsráðsins um sjálfbæra mannlífsþróun á norðurslóðum nýtast vel vonast er til að alþjóðaárið geti virkað sem hvati til frekari áherslu á heimskautarannsóknir í framtíðinni sem formaður íslandsdeildar þingmannaráðstefnunnar fjallaði ég um þróun mála hér á landi og lagði áherslu á mikilvægi norðurskautsins fyrir ísland sem mætti meðal annars sjá í fjölda verkefna sem íslensk stjórnvöld hafa unnið í kjölfar formennskuárs íslands í norðurskautsráðinu frá tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fjórir íslendingar hafa sérstaklega unnið að eftirfylgni við skýrslur sjálfbærrar mannlífsþróun á norðurslóðum einnig vakti ég athygli á einhliða ákvörðun bandaríkjamanna um brotthvarf varnarliðsins af keflavíkurflugvelli og benti á að með auknum loftslagsbreytingum og minnkandi hafís mætti búast við enn frekari siglingum um norðurhöf bæði vegna flutninga frá asíu til evrópu og einnig vegna aukinnar olíu og gasvinnslu á svæðinu þá kynnti ég stöðu björgunarmála á íslandi og þær breytingar sem verða við brotthvarf bandaríkjamanna og þar með þyrlubjörgunarsveitar varnarliðsins en þá eru ekki lengur til staðar við norður atlantshafið þyrlur sem geta tekið eldsneyti á lofti ég lagði því til að í ályktun þingmannaráðstefnunnar í kiruna yrði sérstaklega hvatt til aukinnar samvinnu aðildarríkja norðurskautsráðsins á sviði siglingaöryggis sérstaklega varðandi leitar og björgunarmál hill marta solberg formaður stjórnar nefndarinnar studdi þá tillögu herra forseti sjöunda þingmannaráðstefnan um norðurskautsmál var haldin í kiruna í svíþjóð annars til fjórða ágúst tvö þúsund og sex fulltrúar ellefu þjóðþinga sóttu ráðstefnuna ásamt öðrum gestum hluti ráðstefnunnar var tileinkaður alþjóðlegum lagaramma norðurskautssvæðisins og hugsanlegum alþjóðasamningi um norðurskautssvæðið í anda alþjóðasamnings um nýtingu suðurskautssvæðisins ég sem hér stend sem formaður íslandsdeildarinnar var annar stjórnenda umræðnanna mikil umræða varð um þessi mál ólíklegt verður þó að teljast að sams konar samningur náist um norðurskautið þar sem ríki á borð við kanada og rússland gera tilkall til stærsta hluta svæðisins samkvæmt hafréttarsáttmála sameinuðu þjóðanna þau hafa því lítinn áhuga á að láta binda hendur sínar varðandi nýtingu svæðisins hins vegar er mögulega hægt að skýra og bæta þá alþjóðaumhverfissamninga sem ná til norðurskautssvæðisins og nýtingar náttúruauðlinda þess á ráðstefnunni var lögð áhersla á mikilvægi rannsóknarstarfs á norðurslóðum og aukinnar menntunar þingmannanefndin hefur fjallað ítarlega um skýrslur um áhrif loftslagsbreytinga á norðurslóðum og sjálfbæra mannlífsþróun þar auk þess var rætt um stuðning þingmannanefndarinnar við háskóla norðurslóða sem er mikilvægt tæki til þess að auka þekkingu á norðurskautssvæðinu fjöldi nemenda við skólann tífaldaðist frá árinu tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fimm og stunda nú um sjö hundruð þrjátíu manns nám við skólann einnig var flutt skýrsla um þróun upplýsingatækni á norðurskautssvæðinu þingmannanefndin hefur lagt ríka áherslu á frekari nýtingu upplýsingatækni fyrir íbúa norðurskautssvæðisins meðal annars við kennslu og fjarlækningar áhersla nefndarinnar á þessi mál varð til þess að norðurskautsráðið stendur nú að gerð matsskýrslu um þróun upplýsingatækni fyrir strjálar byggðir norðursins niðurstöður úr könnuninni eiga að liggja fyrir í lok árs tvö þúsund og átta íslendingar hafa verið leiðandi í þessu starfi og meðal annars unnið vefgátt fyrir norðurskautið á veraldarvefnum undir lok ráðstefnunnar var samþykkt yfirlýsing þar sem meðal annars var kallað eftir auknum fjárframlögum til rannsókna og samstarfs norðurskautsríkja um öryggi á hafinu sérstaklega leitar og björgunarmál þingmenn frá noregi kanada og rússlandi fögnuðu yfirlýsingunni sérstaklega en íslenskir þingmenn lögðu mikla áherslu á aukið samstarf þjóðanna á þessu sviði herra forseti eins og áður sagði er gerð nákvæmari grein fyrir því sem fram fór á fundum nefndarinnar í skýrslu þeirri sem ég hef hér mælt fyrir og vísa ég til hennar varðandi frekari upplýsingar um störf nefndarinnar að svo mælti læt ég lokið umfjöllun minni um skýrslu íslandsdeildar þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál fyrir árið tvö þúsund og sex og um leið langar mig fyrir hönd íslandsdeildarinnar færa þakkir mínar til þeirra aðila sem hafa starfað með nefndinni einkum til tómasar brynjólfssonar ritara nefndarinnar sem hefur unnið frábært starf í hennar þágu og